Súčasťou kultúry každej civilizovanej spoločnosti je zveľaďovanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva s cieľom lepšie šíriť spoločné hodnoty a predávať ich ďalším generáciám. Zviditeľnenie spoločného kultúrneho, ale aj kresťanského dedičstva Európanov, čiže vyzdvihovanie spoločných európskych hodnôt z hľadiska histórie a kultúry, dáva Únii nový rozmer, ktorý úzko súvisí s prehlbovaním vzájomnej spolupatričnosti. Budúcnosť Európskej únie a jej základných hodnôt totiž závisí od toho, do akej miery sa občania a občianska spoločnosť zapoja do dlhodobých úvah o Európe ako jednotnom kultúrnom a hodnotovom celku. V čase materiálnej krízy, hospodárskej alebo finančnej, keď sa spoločnosť potrebuje mobilizovať k prijímaniu zásadných rozhodnutí o svojom smerovaní, je obzvlášť dôležité rozvíjať kultúrny dialóg a zvyšovať pocit spoluvlastníctva Európskej únie medzi jej občanmi. Vízia budúcnosti Európskej únie je založená na spoločných základných hodnotách. Značka Európske kultúrne dedičstvo preto môže odzrkadľovať a propagovať hodnoty, ku ktorým patrí sloboda, demokracia, rešpektovanie ľudských práv, kultúrnej diverzity, tolerancie a solidarity. Osobitná pozornosť pri jej udeľovaní by sa podľa môjho názoru mala venovať aj boju proti rasizmu a xenofóbii. Na záver by som rád vyjadril presvedčenie, že aj prostredníctvom tejto značky sa nám podarí prispieť k šíreniu vedomostí o kultúre a histórii a tak aj k rozkvetu rozmanitých kultúr členských štátov a k zvýšeniu vzájomného porozumenia medzi občanmi a národmi Európy.